Ook zei u dat dat reisverbod slechts een tijdelijke en illusionaire oplossing is. Dat ben ik helemaal met u eens, maar ik kan dat niet rijmen met uw voorstel om afspraken te maken met Libië en daar vluchtelingen op de kust tegen te houden én om daar ook nog eens dik voor te betalen. Vluchtelingen reizen niet naar Europa omdat er een gat zit in de grens, vluchtelingen komen naar Europa omdat ze vluchten voor oorlog of armoede of honger. Ontwikkelingsgeld weggooien om een gat in de grens te dichten terwijl we dat ook kunnen besteden aan kansen voor jongeren in Afrika, is dat nou niet precies waar u ons eerder voor waarschuwde, een tijdelijke en illusionaire oplossing? Als we Libië een vrijbrief geven om vluchtelingen tegen te houden en op te sluiten, dan doen we precies wat we Trump aanwrijven, dan wenden we ons af van de mensen die bescherming nodig hebben. En u heeft het toch gelezen in Die Welt am Sonntag' over die Duitse ambassadeur in Niger die officiële Libische detentiekampen bestempelt als concentratiekampen zoals we die kennen uit nazi Duitsland? Kampen waar mensen worden geëxecuteerd als ze overvol raken, als er ruimtegebrek is.